hæstvirtur forseti nú kannski sem aldrei fyrr þarf að líta til nýrra verkefna sem eflt gætu atvinnulíf okkar íslendinga kræklingarækt er mikil atvinnugrein í evrópu árleg neysla kræklings er mjög mikil og nefnd hefur verið talan tvær milljónir tonna nú er hins vegar farið að þrengjast um ræktunarsvæði í evrópu og því eru meiri líkur á að markaðsaðstæður eflist fyrir okkur íslendinga í kanada hefur líka verið unnið markvisst að eflingu kræklingaræktar sem atvinnugreinar og þar hefur náðst góður árangur norður í eyjafirði og víðar um land hafa einstaklingar lengi reynt að ná tökum á kræklingarækt margir hafa lagt á sig fórnfúst starf til að ná árangri en framlög hins opinbera hafa hins vegar verið nokkuð takmörkuð í þessu þróunarferli þó hafa verið þróaðar aðferðir við búnað og varnir vegna ræktunarinnar en betur má ef duga skal þannig að ræktunin geti farið að skila arði og skila okkur störfum þess má líka geta að nú er fram undan hjá hríseyingum að ráða að minnsta kosti átta manns til vinnu til viðbótar við þá fimm sem þar eru í vinnu hjá norðurskel sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd hefur haft þessi mál til athugunar í vetur í fyrrahaust fór nefndin vestur á firði og ræddi við aðila sem hafa stundað þar rannsóknir í vetur hafa ræktendur komið til nefndarinnar og nú fimmta mars síðastliðinn komu rannsóknaraðilar og forsvarsmenn rannsóknarsjóða til nefndarinnar það er auðvitað ljóst að ýmislegt er óunnið varðandi atvinnugreinina og er það tilefni spurningar minnar til ráðherra og ekki síður hvort raunverulegur vilji er til staðar í opinbera kerfinu til að veita þessari atvinnugrein þann ramma sem nauðsynlegur er utan um greinina

og fjárfesta hér í kræklingaræktinni sem atvinnugrein ekki hafa allir hjallar verið yfirstignir en margt hefur lærst á löngum tíma og það þarf að gera frekari rannsóknir á ræktunarsvæðum vöktunarmálum og fleiri umsóknir um rannsóknarstyrki í samkeppnissjóði virðast ekki hafa hlotið náð fyrir augum rýninefnda þannig að það er ljóst að það þarf að efla rannsóknir við atvinnugreinina ég spyr því hæstvirtur ráðherra fyrstu hver er staða umhverfisvöktunar vegna kræklingaræktar þá er ég að horfa á hitastig fóður þörungablóma og fleiri annars hefur ráðherra áform um að stuðla að eflingu kræklingaræktar